Ik ben niet gekozen in een Parlement van de instituties en ook niet in een Parlement van individuele lidstaten.

Er zijn veel vragen op dit moment.

Vandaar dat ik ook kan instemmen met tijdelijke mogelijkheden voor grenscontroles, zoals mijn collega Iacolino zegt. Ik begrijp best dat de burden sharing niet in één keer tot stand kan komen.

Ik hoor dat dat nog moeilijk van de grond komt.